lögum númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um stjórn fiskveiða breytingarnar snúa annars vegar að því að lagt er til að framlengdur verði gildistími ákvæðis til bráðabirgða eins í lögunum sem veitir ráðherra heimild til að úthluta tilteknum hluta heildarafla til áframeldis í þorski hins vegar er lagt til í frumvarpinu að framlengdur verði gildistími ákvæðis til bráðabirgða fimm í lögum um frest aðila til að ráðstafa krókaaflahlutdeild þannig að hún rúmist innan tiltekinna marka sem sett eru í öðru og þriðju málsgrein þrettándu grein laga í lögum um stjórn fiskveiða ljóst er að miklar væntingar eru bundnar við eldi á sjávarfiski og því nauðsynlegt að styrkja frekari tilraunir á því sviði er því í fyrstu grein frumvarpsins lagt til að heimild þessi fyrir ráðherra til úthlutunar þorskeldiskvótans verði framlengd til loka fiskveiðiársins tvö þúsund og fjórtán tvö þúsund og fimmtán eða um fimm fiskveiðiár með því móti verður kleift að efla frekari tilraunir og marka stefnu til lengri tíma sem er nauðsynlegt í þessari atvinnugrein þá er í frumvarpinu lagt til að frestur aðila til að ráðstafa krókaflahlutdeild þannig að hún rúmist innan settra marka verði lengdur um þrjú ár eða til fyrsta september tvö þúsund og tólf ástæða þess að þetta er lagt til er sú að vegna sérstakra aðstæðna í íslensku efnahagslífi um þessar mundir og öllum eru ljósar er mjög erfitt að fjármagna viðskipti með krókaflahlutdeildir og því lítill markaður fyrir þær þeir aðilar sem enn eru yfir tilsettum mörkum eiga þannig takmarkaða möguleika til þess að komast undir tilskilin mörk með því að fresta gildistöku umrædds bráðabirgðaákvæðis er aðilum veittur frekari aðlögunartími vænta má að sá frestur geri þeim kleift að komast undir tilsett mörk eftir að markaður fyrir krókaflahlutdeildir hefur opnast að nýju gert er ráð fyrir að ákvæði laganna öðlist þegar gildi ákvæði a liðar fyrstu grein mun hins vegar koma til framkvæmda þegar gildistími ákvæðis til bráðabirgða eins rennur út þann fyrsta september tvö þúsund og tíu eða við upphaf fiskveiðiársins tvö þúsund og tíu tvö þúsund og ellefu og ákvæði annarrar greinar þegar gildistími ákvæðis til bráðabirgða fimm rennur